Zagranicznych dopiero co, 20 czerwca, przedłożyła swoje sprawozdanie na temat praw człowieka i demokracji w świecie w roku 2015, a już w dniu dzisiejszym możemy to sprawozdanie omówić. To jest to, co czasami określamy mianem europejskiej soft power, do której się Pani również dzisiaj odnosiła w trakcie wcześniejszej debaty na temat polityki bezpieczeństwa. Po pierwsze, chciałbym stwierdzić, że w obszarze praw człowieka i demokracji rok 2015 był bardzo trudny, by nie powiedzieć dramatyczny, bowiem i konflikty zbrojne, i trwające walki, jak i natężenie ataków terrorystycznych, a wraz z tym ofiary tychże, to również coś, co zagraża demokracji, co zagraża przede wszystkim bezpieczeństwu poszczególnych obywateli.

Częstokroć decyzja o wędrówce w świat była połączona z fałszywymi obietnicami, częstokroć również z zagrożeniem życia. Był to kolejny rok pogarszającej się na świecie sytuacji ludzi wierzących, w szczególności chrześcijan i innych mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych, w szczególności na Bliskim Wschodzie. Po trzecie, chciałbym stwierdzić, że kwestia wolności religijnej znalazła swoje miejsce w sprawozdaniu. Należy docenić, że w roku 2015 jednym z priorytetów było wdrażanie wytycznych Unii z 2013

Mówiono tu o tym.